Kampány van Európában, de jó lenne elkerülni, hogy elveszítsük a realitásérzékünket.

De az EU jövőjét nem lehet Oroszországgal szemben alakítani. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a geopolitikai realitásokat. A reális, fenntartható és kölcsönösen előnyös stratégiai kapcsolatnak, amit Lambsdorff úr is, meg Brok úr is nagyon helytelenül itt elvitatott, nincs alternatívája. Ukrajna esetében a sok szöveg helyett, ami itt van végre le kellene ülni az Unió vezetőinek Oroszországgal, az ukrán kormány és az ellenzéki pártok bevonásával, mert amíg mi itt beszélgetünk, szétesik egy 60 milliós ország az Európai Unió közelében és ez a mi igazi felelősségünk!